Spoštovani predsedujoči, poslanke in poslanci! Ob sprejemanju Družinskega zakonika pred približno dvema letoma je bilo jasno, danes tik pred začetkom uporabe njegovih določb pa je nujno, da se nekatere določbe Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti prilagodijo. Spremembe in dopolnitve so povezane predvsem s prenosom pristojnosti odločanja o namestitvi otroka v rejništvo s centrov za socialno delo na sodišča. V Novi Sloveniji se glede tega sprašujemo, zakaj je bilo potrebno čakati tako dolgo. Spremembe in dopolnitve se sedaj sprejemajo zelo na hitro, kar povečuje tveganje za napake, ob tem pa se hitreje zgodi, da se kaj pomembnega pozabi urediti. Upajmo, da ste imeli to v mislih pri pripravi predloga. Smo za povišanje plačila dela rejnine. Lahko bi bilo večje, saj je plačilo saj se plačilo že dolgo ni usklajevalo. Tudi možnost podaljšanja bivanja v rejništvu tistim rejencem, ki po polnoletnosti in zaključku šolanja aktivno iščejo zaposlitev ter nimajo druge možnosti bivanja, je dobra. Rejništvo je izjemno občutljiva dejavnost. Se moramo zavedati, da otrok je moral od doma, potrebuje stabilno družino, ki ga je pripravljena sprejeti za svojega enakovrednega člana, istočasno pa rejniška družina otroku omogoča tudi stike z njegovimi biološkimi starši, ki so v njegovem življenju zelo pomembni. Stiki morajo biti v otrokovo korist in izvajani v skladu z njegovo voljo. V Novi Sloveniji smo hvaležni rejniškemu društvu, pod katerega okriljem so združeni rejniki, rejenci, strokovni delavci in drugi, ki jim je namen in pomeni rejništva blizu. Združili so se z namenom, da bi zaščitili rejence, rejniške družine in rejniško dejavnost kot posebno obliko vzgoje in varstva otrok. Njihov namen je sodelovati in pozitivno vplivati na vse dejavnike, ki lahko pripomorejo h kvalitetnejšemu izvajanju rejniške dejavnosti. So prostovoljno neprofitno in humanitarno združenje fizičnih oseb. Poslanci Nove Slovenije bomo glasovali za predlog zakona.